souhlasí s tezí ze zprávy pana Guelleca za předchozí období, že současná podoba kohezní politiky nepřispívá k tomu, aby se sbližovaly regiony, sbližují se pouze státy, a je příčinou toho, že nejdynamičtější regiony Evropské unie ztrácejí dynamiku.